Panie Przewodniczący! Wspólna polityka energetyczna stanowi dziś jedno z najpoważniejszych wyzwań Unii Europejskiej. Podstawą jej tworzenia musi być solidarność. Wszyscy mamy świadomość, jak ważnym i zarazem trudnym partnerem handlowym pozostaje Rosja.

Sprawozdawca sugeruje, aby złagodzić politykę Unii wobec Federacji Rosyjskiej.

Przejawem tego powinno być uniezależnienie od dostaw rosyjskiego surowca.